Niezwykle bulwersujące są regularne akty przemocy wobec mniejszości chrześcijańskiej, jak podpalanie domów i świątyń oraz inne akty terroru, na które rządzący przymykają oczy. Podejmowane są one nierzadko bez żadnej przyczyny. To wysoce porażające, że w dzisiejszym świecie, w dobie integracji i wszechobecnej wielokulturowości dochodzi do podobnych przypadków. Z przykrością należy stwierdzić, że dotyczy to niestety niemal wyłącznie krajów islamskich, a w samym Pakistanie nie jest to sytuacja wyjątkowa. Według opublikowanego przez organizację OPEN DOORS Światowego Indeksu Prześladowań w ubiegłym roku dramatycznie nasiliły się dyskryminacje chrześcijan w Pakistanie.

na 8. pozycję w tym, jakże ponurym, rankingu. Punktem kulminacyjnym był samobójczy zamach terrorystyczny w kościele w Peszawarze, do jakiego doszło we wrześniu. W jego rezultacie śmierć poniosło 89 osób. Zwracam się do władz w Pakistanie o powstrzymanie tych haniebnych czynów, rewizję prawa o bluźnierstwach, a nade wszystko zapewnienie trwałego bezpieczeństwa wszystkim obywatelom kraju. Stosowanie nieproporcjonalnych sankcji nie mieści się w kanonach praw człowieka, a nadużywanie tak surowych przepisów pozostaje w wyraźnej sprzeczności z zasadami dobrego prawa.